Izvolite. Hvala lepa za besedo. Zdaj, dejstvo je, da slovenski pokojninski sistem danes očitno dolgoročno ni več vzdržen, in to dejstvo danes priznavamo vsi, je pa res, da pa situacijo rešujemo ali pa vsaj skušamo reševati vsaj eni, vemo, kakšne so danes zgodbe upokojencev in tistih, ki s svojim delom so plačevali v to blagajno, a danes si ne morejo privoščiti nekega dostojnega življenja, danes ti isti slovenski upokojenci hodijo po hrano na Karitas, ker jim po plačilu položnic v žepu ne ostane dovolj oziroma vsaj ne kaj dosti, da bi si lahko kupili hrano, statistika kaže, da danes polovica upokojencev živi pod pragom revščine, četrtina ima manj kot petsto evrov na mesec, okrog šestindvajset tisoč upokojencev pa prejema pokojnino manj kot tristo evrov. Pravite, da gre v tem sistemu za solidarnostno načelo. Mene zanima, kaj je to solidarnostnega v tem, da je nekdo, ki je štirideset let delal in plačeval v to pokojninsko blagajno, si danes ne zasluži očitno dostojnega življenja, medtem ko drugi, ki v ta sistem niso nikoli plačevali, pa se napajajo z raznimi privilegiranimi pokojninami. Veste, to je kruto dejstvo, ki danes kaže na to, kako je v Sloveniji biti star, in zato smo v Slovenski demokratski stranki pripravili predlog zakona o slovenskem demografskem skladu, ker v naši stranki iščemo in predlagamo rešitve, kako bi te probleme reševali, in potrebno jih je reševati čimprej, zato s tem zakonom predlagamo, da se vse državno premoženje združi v demografskem skladu, iz katerega se bo nato črpalo za zapolnitev te pokojninske blagajne, navsezadnje gre tukaj za premoženje, ki je bilo zgrajeno na žuljih tistih, ki so delali v preteklosti, in danes je naša dolžnost, da jim zagotovimo dostojno starost. Na ta način bi tako prišlo tudi do združitve namenskih sredstev za poplačilo pokojnin in predvsem tudi do transparentne porabe, saj se ta sredstva ne bi mogla porabiti za druge namene, je pa po drugi strani ta zakon tudi varovalka, da vladna koalicija ne bi mogla več prevarati slovenskih upokojencev, govorim o tem, ko vi nekaj zapišete v koalicijski sporazum, ko je pa potrebno za to oziroma za te vaše zaveze zagotoviti denar, pa tega ne storite. Verjetno se spomnite, kako bi morali z januarjem letošnjega leta odmerni odstotek za štirideset let pokojninske dobe postopno določiti v višini triinšestdeset odstotkov, letni dodatek v dveh različnih višinah in še kaj. Konec lanskega leta smo v naši stranki pripravili konkretne predloge zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ker se zavedamo, v kakšnih stiskah danes živijo slovenski upokojenci, in to ni bilo v času volilne kampanje, kajne. Predlagali smo dvig odmernega odstotka, dvig minimalne starostne in invalidske pokojnine, pravzaprav smo vam šli naproti z vašimi zavezami iz koalicijske pogodbe, takrat smo prosili oziroma želeli vašo podporo, pa ne naši stranki, ampak zakonom, s katerimi bi upokojencem z najnižjimi pokojninami zagotovili dostojno starost, predlog ste seveda zavrnili, a rečeno je bilo s strani takrat generalnega sekretarja, da boste pripravili in predložili bolj sistemske rešitve, in to v prvi polovici tega leta. No, danes smo enaindvajsetega maja, na te rešitve še vedno čakamo, tako mi v opoziciji kot slovenski upokojenci. Vse, kar ste v tem času uspeli narediti, pa je dvig minimalne plače in socialne pomoči, a posledice teh vaših ukrepov so pa višje položnice vrtcev, nižji otroški dodatki, upokojencem pa ste povišali oskrbnine v domovih za starostnike. Pred dnevi smo lahko zasledili tudi, kako vam je zmanjkalo denarja za poklicne pokojnine, in tako bodo torej tudi vsi obrtniki podjetniki in drugi, ki so vlagali v sklad podjetnikov in obrtnikov, preprosto ostali brez tretjine svojega privarčevanega denarja, in to so tiste prevare, o katerih govorim in ki bi jih bilo potrebno odpraviti, zdaj, jaz razumem tudi, da vam ni všeč, da je torej ZDUS kot civilno združenje upokojencev ta naš predlog zakona, ni vam všeč, ker oni celo menijo, da je ta naš predlog boljši kot dosedanji ministrov ali pa Desusov predlog, ki je bil vložen tik pred koncem vaše prejšnje vlade, veste, navsezadnje je ZDUS tudi organizacija, ki vendarle pokriva dvesto trideset tisoč upokojencev, in to je mnogo, mnogo več, kot pa imajo nekateri poslanci, ki danes sedite tukaj, prejetih glasov volilcev na zadnjih parlamentarnih volitvah. In seveda je bilo danes tudi za pričakovati, da bo koalicija natolcevala o naši volilni propagandi, ker drugega pač očitno več ne znate, je pa res, da ko mi nekaj predlagamo, vi ravno v tem iščete bolj sistemske rešitve, ki jih pa kasneje nikoli ne predlagate, rečeno je bilo, da imamo danes problem politične demence, sama menim, da je ključni problem vaše koalicije v tem, da gledate pa zgolj, kdo zakon pripravi, ne pa, kaj bi dobrega ta zakon storil za naše državljane, navsezadnje deset let vladate, pa niste naredili praktično nič, prav nasprotno, prav zaradi vas je položaj upokojencev iz leta v leto slabši, s tem zakonom, ki ga danes predlagamo, pa bi se zagotovo bolj uresničile bolj varnejše in stabilnejše pokojnine vsem upokojencem, izboljšal bi se navsezadnje tudi finančni in socialni položaj upokojencev, kajti vsi demografski skladi, ki jih imamo po svetu, ima en sam namen, in to je izboljšanje finančnega položaja upokojencev, zato resnično upam, da pa se enkrat presežejo ti vaši strankarski interesi in podprete tisto, kar je dobro za naše ljudi. Hvala lepa. Hvala lepa, besedo ima ...